Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción por este informe que, a diferencia de otros que ha habido sobre política energética, es un informe que encara el futuro de la energía con realismo.

No podemos negar esta tecnología porque se refiera al carbón, y estamos demonizando el carbón.

Tenemos esa potencialidad en Europa y hay que aprovecharla. En algunas regiones de Europa como en la mía, en Asturias se mira con gran esperanza este debate, esta tecnología de almacenamiento y captura de CO 2 porque es un nicho de empleo muy importante para regiones que se encuentran en declive industrial y cuyos empleos están en peligro. Algunos diputados de este Parlamento han visitado y han visto la profesionalidad con la que se trabaja en dos centrales, en dos plantas de captura de CO 2 la de La Pereda, en Mieres, o la de Ciuden, en Ponferrada. Y creo que merece la pena que la Comisión Europea siga invirtiendo en esta tecnología, que lo haga a largo plazo y a corto plazo, es decir, que dé seguridad y garantías para que esta tecnología pueda ser exportable por la Unión Europea. Que Europa se pueda poner a la cabeza en el mercado mundial de una tecnología en la que somos innovadores, somos competitivos y tenemos mucho futuro, ya que podemos reconvertir nuestros combustibles fósiles en energías limpias a través de la utilización de las mismas.